Poate că acest raționament era valabil până în 1945, într o perioadă când dezechilibrele se rezolvau brutal, prin forță, în sensul că un scandal mare se acoperă printr un scandal și mai mare. Între timp, însă, a apărut Uniunea Europeană, adică acea formă de organizare care are datoria să evite războiul și să prevină ori să limiteze drastic criza. Totuși, ceea ce n au luat în calcul părinții fondatori ai Uniunii Europene este lăcomia umană. Dacă acum 60 de ani averea întregului clan Kennedy era de 400 de milioane de dolari, astăzi întâlnim bogății fabuloase. Pe planetă trăiesc circa 1500 de miliardari în dolari.